Europa hat Verantwortung, weil die Frage der nuklearen Sicherheit keine Frage der nationalen Souveränität ist, sondern eine Frage der europäischen Verantwortung.

Wir werden anschließend mit Ihnen über die Stresstests reden, also die Sicherheitsanalysen der 143 Atomkraftwerke. Ich würde Sie bitten Bleiben Sie hart!

Wir müssen auch alle anderen Risiken Flugzeugabstürze, terroristische Angriffe, Computerangriffe, also diese Kombination von Angriffen auf Nuklearanlagen jetzt prüfen, und Sie müssen der Garant dafür sein, dass das keine Alibiveranstaltung wird.

Der Sarkophag ist nicht sicher, da braucht man neue Mittel, damit das in Ordnung gebracht werden kann. Ich habe auch noch nicht gehört, wo der Atommüll hinkommt, der dort herumliegt, die Entsorgung ist auch nicht gesichert. Insofern meine ich, Herr Kollege Reul, Forschungsstudien sind notwendig, weil wir mit den Langzeitwirkungen der radioaktiven Strahlung zu wenig Erfahrung haben.

Das wäre das Gebot der Stunde, 25